Jednakost i vladavina prava prvenstveno se očituju u načinu izbora predstavnika. Od sto trideset predstavnika u Europskom parlamentu, dvadeset predsjedničkih i potpredsjedničkih mjesta pripalo je Njemačkoj.

Nadalje, Poslovnik Europskog parlamenta zahtijeva da ta mjesta budu raspoređena temeljem geografske pripadnosti.

Dakle, imamo Njemačku koja ima dvadeset predstavnika, što je u suprotnosti s jednakošću i predstavlja supremaciju. I sada, još bismo trebali izabrati predsjednika Europske komisije iz Njemačke.